Szacuje się, że 80 mln ludzi w Unii Europejskiej to osoby niepełnosprawne to bardzo dużo. Ta liczba uświadamia nam, jak wielkie wyzwania, jak ogromna odpowiedzialność i jak dużo jeszcze pracy przed nami. Mówi się, że miarą współczesnej cywilizacji jest jej stosunek do osób niepełnosprawnych. Znana jest również inna dewiza nie ma osoby niepełnosprawnej, jest człowiek. Zatem to nasz święty obowiązek, by osobom niepełnosprawnym zapewnić niezbywalne prawo do godności, prawo do równego traktowania, samodzielnego życia i pełnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym, zapewnić rozwój zdolności dzieci niepełnosprawnych i ich prawo do całkowitej integracji w szkole. Ale też musimy pamiętać o bardzo ważnych kwestiach niepełnosprawni nie potrzebują pocieszenia, tylko zrozumienia, nie potrzebują litości, tylko autentycznego szacunku, nie potrzebują też ekstra rozwiązań prawnych, tylko prawnego zagwarantowania równych szans i równego traktowania. Tak więc, by im skutecznie i realnie pomóc, musimy równolegle kształtować sumienia i postawy otoczenia, w którym żyją.